Disparitățile care încă persistă între statele membre atunci când vine vorba de solicitări de azil nu pot fi remediate decât printr o mai mare solidaritate. Constituirea Biroului European de Sprijin pentru Azil are potențialul de a instaura acest spirit al solidarității între statele membre. România a înțeles necesitatea cooperării cu statele membre care primesc solicitări numeroase de azil. Deși cererile de azil pe care le primește România sunt reduse ca număr, țara mea a înțeles necesitatea cooperării cu statele afectate de fluxuri migratorii semnificative.